De asemenea, doresc să mulțumesc dlui Comisar Almunia pentru deschiderea și transparența în dialogul structurat cu membrii comisiei ECON. Doresc însă să subliniez persistența diferențelor mari de prețuri, care încă există la unele produse și servicii între diferitele state membre în cadrul pieței unice. Aceasta demonstrează că există încă obstacole în calea competiției în această piață unică și este de datoria Comisiei Europene să identifice aceste obstacole, să acționeze pentru eliminarea lor în beneficiul competiției și al cetățenilor europeni.